virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til bókasafnalaga en frumvarpið er samið í mennta og menningarmálaráðuneytinu á grundvelli tillagna nefndar sem þáverandi menntamálaráðherra skipaði þann tuttugasta og fjórða júní tvö þúsund og þrjú til að kanna hvort hagkvæmt væri að setja heildarlög sem gætu tekið til allra tegunda bókasafna og skilgreina hlutverk þeirra og stöðu í safnakerfi landsins nefndin lauk störfum tíunda október tvö þúsund og sex og skilaði svo af sér frumvarpstillögu sem er stuðst við að verulegu leyti í þessu frumvarpi en með því er lagt til að sett verði heildarlöggjöf um starfsemi bókasafna sem kemur þá í stað laga um almenningsbókasöfn númer þrjátíu og sex nítján hundruð níutíu og sjö og laga um blindrabókasafn íslands númer þrjátíu og fimm nítján hundruð áttatíu og tvö og þá eru í frumvarpinu til breytingar á lögum um landsbókasafn háskólabókasafn númer hundrað fjörutíu og tvö tvö þúsund og ellefu sem eru til samræmingar við gjaldtökuheimildir frumvarpinu er ætlað að endurspegla þær breytingar sem hafa orðið á starfsumhverfi bókasafna á liðnum árum sem felast meðal annars í eftirfarandi að bókasöfn hafi í auknum mæli nýtt samskipti og upplýsingatækni í starfsemi sinni og samstarfi á milli bókasafna sem við þekkjum til að mynda sem notum bókasöfnin og notum gegni punktur is til að leita þar að bókum og ritum hlutverk bókasafna felst í auknum mæli að því að veita notendum milliliðalausa þjónustu en ekki einungis vera safn bóka þangað sem notendur leita hvað á ég við með því jú bókasöfn eru ekki eingöngu vörslustaður bóka og rita heldur eru þau líka mjög mikilvægar stofnanir sem beita notendum sínum fræðslu og leiðsögn um lendur veraldarvefsins og hvernig unnt er að leita upplýsinga

sameining sveitarfélaga og byggðasamlög fleiri en sveitarfélaga hafa breytt síðan rekstrargrundvelli margra almenningsbókasafna og skólasafna og sameiginlegt skráningar og þjónustukerfi bókasafna þegar gegnir sem ég nefndi hér áðan hefur veri tekið í notkun það skiptist í þrettán stjórnunareiningar efni á höfuðborgarsvæðinu er raðað saman eftir safnategundum en utan höfuðborgarsvæðisins eru allar safnategundir saman í fjórum landshlutaeiningum það er kominn landsaðgangur að rafrænum gagnagrunnum og tímaritum með samvinnu allra safnategunda í landinu þetta þekkja auðvitað háttvirtir þingmenn á hvar punktur is þar er opnaður leitarvefur tiltölulega nýr fyrir efni allra bókasafna landsins og ýmissa annarra gagnasafna og það er stefnt að því að efla hann enn frekar í framtíðinni og hann er á léninu leitir punktur is síðan nefni ég það að auðvitað hafa tekið gildi ný lög um landsbókasafn háskólabókasafn íslands sem við samþykktum í fyrra lög númer hundrað fjörutíu og tvö tvö þúsund og ellefu við undirbúning frumvarpsins var höfð hliðsjón af ákvæðum norrænna laga um sama efni leiðbeinandi reglum evrópuráðsins um löggjöf á sviði bókasafna og lögum sem alþingi hefur nýlega sett um safna og menningarstarfsemi ég nefndi áðan lögin um landsbókasafnið en einnig má nefna safnalögin og lögin um menningarminjar

í bókasafnsumdæmi og í hverju umdæmi skuli starfandi umdæmissafn þess í stað er lögð áhersla á samstarf safna og hugsanlegan samrekstur þar sem slíkt þykir henta það er út af ákvæðum um bókasöfn í sjúkrahúsum dvalarheimilum og aldraðra og í fangahúsum ekki þykir ástæða til að kveða sérstaklega á um þjónustu í slíkum stofnunum í þessum lögum meðal annars í ljósi breytinga sem orðið hafa á skipulagðri starfsemi slíkra stofnana og ég hef nefnt í máli mínu vegna þess að þær miklu og hröðu tæknibreytingar sem til að mynda hafa orðið í samfélaginu og breytt auðvitað hlutverki bókasafna sem eru ekki aðeins bókasöfn heldur upplýsingastofnanir í orðsins fyllstu merkingu sem og auðvitað kannski auknum möguleikum til afþreyingar en ég vil þó minna á það að síðari málsliður annarri málsgrein sjöundu greinar þar sem stendur með leyfi forseta allir landsmenn skulu eiga kost á að njóta þjónustu almenningsbókasafna og að tryggja að allir eigi þennan kost hvort sem þeir dvelja á slíkum stofnunum eða séu annars staðar staddir í lífinu það er nýmæli að lagt er til að stofnað verði bókasafnaráð sem skuli vera ráðherra og stjórnvöldum til ráðgjafar og vinni meðal annars að stefnumótun um starfsemi bókasafna setji reglur um söfnun og úrvinnslu tölfræðilegra upplýsinga um bókasöfn setji reglur um úthlutanir úr bókasafnasjóði og veiti umsögn um umsóknir um styrki úr sjóðnum og sinni loks öðrum verkefnum sem ráðherra kann að fela ráð ráðgjafarnefnd um málefni almenningsbókasafna verði lögð af og verkefni hennar flytjast til bókasafnaráðs rétt er líka að vekja athygli á þeim nýmælum að lög um blindrabókasafn íslands eru felld inn í þessi lög öll ákvæði um starfsemi þess einfölduð jafnframt er nafni þess safns breytt meðal annars með vísan til breytts og aukins hlutverks þess sé að veita öðrum þjóðfélagshópum en blindum nauðsynlega þjónustu það verði settur á fót samráðshópur skipaður af fulltrúum helstu notendahópa í stað stjórnar samkvæmt eldri lögum þetta tengist auðvitað því að blindrabókasafnið þjónustar eins og ég nefni ekki einungis blinda heldur ekki síður lesblinda lesendur og aðra þá sem til að mynda hefur daprast sjón með aldrinum og ég nefni þá eldri borgara sérstaklega í þeim efnum það er lagt til að stofnaður verði bókasafnasjóður sem hafi það að markmiði að efla starfsemi bókasafna með því að styrkja rannsóknir þróunar og samstarfsverkefni í greininni ekki hafa verið sérstaklega nefnd nein ákvæði um það hversu stór sá sjóður eigi að vera en ég vek athygli

að mínu viti mjög mikilvægur við eflingu bókasafnastarfs í landinu loks nefni ég skýra heimild til gjaldtöku vegna útlánaþjónustu dagsekta bóta og kannski ástæða þess að þetta er lagt til hér því eins og háttvirtum þingmönnum er auðvitað vel kunnugt þá ræddum við talsvert sektarheimildir á síðasta þingi ef mig misminnir ekki ætlunin með þessu er að þessar heimildir séu samræmdar þannig að öll bókasöfn starfi á sama grunni hvað það varðar við undirbúning frumvarpsins var leitað eftir samráði við forstöðumenn helstu bókasafna og annarra safna samband íslenskra sveitarfélaga ráðgjafarnefnd um málefni almenningsbókasafna og upplýsinga sem er sem sagt félag bókasafns og upplýsingafræðinga drög að frumvarpinu voru kynnt í opnu samráðsferli á vef mennta og menningarmálaráðuneytisins í nóvember tvö þúsund og ellefu og bárust mjög margar gagnlegar ábendingar um efni frumvarpsins meðal annars frá þeim aðilum sem ég hef hér nefnt og bóka frá til að mynda faghópi bókasafnsfræðinga á framhaldsskólastigi og landskerfi bókasafna h f og við endanlega gerð frumvarpsins eins og það er núna lagt fyrir alþingi hefur verið tekið tillit til ýmissa af þessum ábendingum hæstvirtur forseti það má gera ráð fyrir auknu samstarfi bókasafna verði þetta frumvarp að lögum og auðvitað nokkrum breytingum á því hvernig þjónustan er hugsuð sem ég tel eftir að hafa skoðað þessi mál að séu í raun og veru eðlileg þróun á breyttu hlutverki bókasafna og ekki einungis bókasafna heldur lykilstofnana í að gera almenningi kleift að nálgast upplýsingar með alls kyns hætti hvort sem það er í gegnum hefðbundnar bækur eða á tæknivæddari hátt það er auðvitað lagt til að starfsemi blindrabókasafns falli inn í þessi heildarlög og þar með er lagarammi um starfsemi þess einfaldaður og um leið er safninu gert kleift að veita öðrum þjóðfélagshópum en blindum nauðsynlega þjónustu síðan er það þessi samræming gjaldtökuheimilda sem ég nefndi áðan en ég vona virðulegi forseti að í ljósi þess að ég fæ að mæla fyrir þessu máli svo snemma að háttvirt allsherjar og menntamálanefnd fái góðan tíma til að fara yfir þetta mál það hefur verið lengi í undirbúningi og fyrst og fremst er ætlunin sú að skapa góðan og vandaðan lagaramma um þessa mjög svo mikilvægu starfsemi í samfélaginu ég vænti þess að málinu